Die Dalits, auch die Unberührbaren oder Kastenlosen genannt, machen ungefähr ein Viertel der indischen Gesellschaft aus.

Der Begriff Dalit bedeutet niedergetreten, gebrochen oder unterdrückt eine passende Beschreibung für die gesellschaftliche, religiöse, wirtschaftliche und politische Ausgrenzung der Dalits in Indien. Dabei hat Indien auf allen politischen Ebenen Gesetze erlassen und Anstrengungen unternommen, Diskriminierungen aufgrund der Kaste auszumerzen, doch leider immer noch mit wenig Erfolg. Die Geringschätzung der Dalits ist tief verankert in der indischen Gesellschaft.

Leider haben viele Dalits die Gleichsetzung ihrer Kaste mit einer Art minderwertigem Menschsein auch in ihr Bild von sich selbst übernommen. Viele ertragen die Demütigungen und Erniedrigungen als eine Art Schicksal, aber nicht alle. Die Gegenwehr und der Kampf gegen diese Entrechtung durch die Dalits selbst nehmen zu. Ihnen gilt unsere Solidarität, und ich hoffe sehr, dass die EU in ihren Aktionen diese Aktivisten auch gezielt unterstützt. Denn wer als Betroffener die Stärke und den Mut aufbringt, gegen diejenigen aufzustehen, die von dieser abscheulichen Form der modernen Sklaverei profitieren, der braucht alle nur erdenkliche Unterstützung.